Uvedomujem si, že Japonsko je napriek svojej technologickej a ekonomickej vyspelosti nie veľmi ústretové, pokiaľ ide o otváranie svojho obchodného priestoru. Napriek tomu je potrebné z našej strany pokračovať v úsilí o rozširovanie bilaterálnych obchodných dohôd, najmä s ekonomicky vyspelými krajinami, kde obchodná výmena prospieva obom zmluvným stranám. Som presvedčený o tom, že vyvážená dohoda o voľnom obchode môže priniesť ekonomický profit tak našim producentom, ako aj japonskej strane. Preto vítam dosiahnutú dohodu o obsahu otvorených rokovaní a treba len dúfať, že aj japonská strana bude mať záujem na dosiahnutí pokroku v riešení citlivých otázok, akými sú regulačné prekážky v automobilovom priemysle či v železničnej doprave. Naša pozícia by mala byť jasná. Európska únia rovnako ako Japonsko potrebuje nové účinné impulzy na podporu svojho hospodárstva